Tváří v tvář klimatické změně podceňujeme lesy, které nemají pouze hospodářskou funkci, ale také funkci environmentální.

Bohužel nám chybí ucelená celoevropská strategie právě pro lesy, kterou by členské státy naplňovaly. Samozřejmě základní odpovědnost za stav lesů mají členské státy, ostatně primární právo vlastně o lesnictví vůbec nehovoří. EU by měla členským státům rychle pomoci řešit aktuální situaci, např. s kůrovcem, samozřejmě pohromy, motivovat k zalesňování a obecně motivovat k dobré správě lesů. Ve spolupráci s členskými státy musíme lesům dát jednoznačně prioritu, protože lesy jsou naše budoucnost.